pentru raportul excelent elaborat, cuprinzător și binevenit în contextul dezbaterilor despre rolul deosebit al sportului. Una dintre activitățile cele mai complexe, sportul, are implicații asupra unor domenii diverse, de la sănătate la turism și economie, de la educație la integrare socială și promovarea păcii. Insist asupra atenției care trebuie acordată atât sportului profesionist, cât și celui pentru amatori. Se știe că investițiile în activități sportive reduc semnificativ cheltuielile publice în materie de sănătate. Susțin astfel practicarea sportului de către persoanele în vârstă, dar și de către copii. Dotarea școlilor cu echipamente necesare orelor de educație fizică este vitală pentru a încuraja practicarea numărului minim de trei ore de sport recomandat de către Parlamentul European. Acestea sunt doar câteva argumente pentru a avea un buget dedicat sportului în viitorul cadru financiar multianual, astfel încât să respectăm o componentă conferită UE prin Tratatul de la Lisabona.